Natomiast dodam jedynie dwa elementy, które z mojego punktu widzenia są istotne.

Musimy dbać o dyscyplinę, musimy być lepiej zorganizowani i powinniśmy mieć lepiej sformułowane cele strategiczne. Ja do tego dodam, że powinniśmy dbać także o przekazy wewnętrzne tu, w Europie, aby Służby Działań Zewnętrznych pamiętały, że sojusznicy dla określonej polityki to są przede wszystkim obywatele Unii Europejskiej.

Jeżeli one są podzielone na tak liczne zadania, to zbyt często oddalamy się od przede wszystkim najbliższych sąsiadów, realizujemy rozproszone cele w bardzo odległych terenach geograficznych i w ten sposób tracimy to, co jest najistotniejsze system wartości celów strategicznych do osiągnięcia.